Señor Presidente, la Resolución sobre medidas de lucha contra el terrorismo aprobada por casi todas las fuerzas políticas en este Parlamento en su última sesión y la Declaración contra el terrorismo que salió de la última reunión del Consejo, son una muestra clara de que vamos en la buena dirección. En España también se ha llegado a un acuerdo contra el terrorismo entre el partido del Gobierno y el principal partido de la oposición, el Partido Socialista. Ahora que vamos en la buena dirección no podemos quedarnos solo en palabras. Es el momento de que la unidad que hemos mostrado las tres instituciones y que se ha visto en este Parlamento, se traduzca en hechos. Empezando por aquello de lo que somos directamente responsables como es la aprobación de un PNR europeo que nos ayude a controlar los movimientos de los llamados combatientes extranjeros con un escrupuloso respeto a los derechos fundamentales. Poner en marcha esta herramienta no depende de nuestras palabras, depende de nuestras acciones y depende de nosotros. No quisiéramos además dejar de recordar que todo lo que se haga en la lucha contra el terrorismo debe tener siempre presentes a las víctimas. Quiero terminar añadiendo que mi país, al que represento aquí, España, apuesta por una verdadera Unión de la Energía. España y Portugal siempre han reclamado incrementar las conexiones energéticas con Europa. Y ahora también a Europa le interesa incrementar las conexiones energéticas con España y Portugal. Nadie en Europa puede ser una isla energética, pero es que la propia idea de Europa dice que nadie en Europa puede ser una isla en ningún sentido.